Notre groupe, mais il n'est pas le seul vous l'avez entendu a déposé des amendements importants pour renforcer le rôle de la Médiatrice européenne. La Médiatrice est, au travers du mandat du Parlement, le poste avancé des citoyens pour opérer le contrôle des institutions européennes. Pour cela, nous voulons cela a été dit que l'accès aux documents soit renforcé et que tout refus soit motivé, le cas échéant, devant la Cour. Nous voulons aussi lutter contre les conflits d'intérêts la Médiatrice est là pour garantir la bonne administration et nous voulons renforcer ses pouvoirs en ces matières ainsi que la protection des lanceurs d'alerte, pour faire en sorte que la Médiatrice puisse informer les citoyens, mais aussi coordonner les différentes entités nationales chargées de la protection des lanceurs d'alerte.

Dans ce cas là, la Médiatrice a joué son rôle et pour l'instant, aucune conséquence n'en a été tirée. Nous voulons éviter que cela se reproduise et le renforcement des droits de la Médiatrice est un gage de bon fonctionnement de notre démocratie européenne.